Spoštovani predsedujoči in, ostali kolegi. V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek vseskozi ponavljamo, da ne podpiramo parcialnih spreminjanj zakonov in da se je treba projektov, ki kličejo po prenovi iz več vidikov, lotiti celovito. Pri predlogu zakona, ki ga obravnavamo danes, smo znova priča le delni obravnavi, ki nikakor ne zajema celotne problematike. Državni svet s se je namreč v svojem predlogu osredotočil le na triindevetdeseti in stotretji člen obstoječega Gradbenega zakona, s predlaganimi spremembami in dopolnitvami pa naj bi se odpravila notranja neskladna določila in povečala jasnost jasnost pravnih norm. Zavezancem, ki ki jih triindevetdeseti člen naslavlja, bi se tako namesto obveznega preverjanja, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje, naložilo, da se skladnost gradnje preverja prek vpisa zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško knjigo. Torej na samem začetku moram izpostaviti, da me je dogajanje v zvezi s tem zakonom in natanko tem členom že v preteklosti nekoliko začudilo. V prejšnjem mandatu je Ministrstvo za okolje in prostor že pripravilo novelo zakona, ki je bila po njihovih besedah usklajena z vsemi zainteresiranimi deležniki, torej tudi z notarsko zbornico. Takrat je ministrstvo povedalo, da je treba triindevetdeseti člen zakona razlagati tako, da morajo vsi, ki jih člen naslavlja, obstoj pravnega dejstva prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe preveriti tako, da preverijo, ali je v zemljiški knjigi pisana zaznamba prepovedi s strani inšpektorja. To se z vsebinskega vidika ujema s tem, kar skuša danes, s svojim predlogom doseči državni svet. Prav tako je v omenjeni noveli črtan del člena, ki odpravlja obveznost notarjev, da preverijo, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kar je spet natanko to, kar je že predlagal državni svet. Takrat sem se najprej kot pooblaščeni inženir gradbeništva spomnil na nezaščitenost kupcev in na negativne posledice, ki ga, ki jih to dejstvo lahko ima, prav na njih. Državni svet je v sklopu svojega predloga spremembe zakona torej poudaril, da bi predlagana rešitev trenutne zavezance, med njimi tudi notarje, razbremenila preverjanja, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje. Po mnenju predlagatelja ti za kaj takega nimajo ustreznega znanja. To drži. Notar ne more preverjati skladnosti izvedene gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem. To preverja inšpekcija, ki neskladnost zabeleži v zemljiško knjigo. Lahko pa preveri obstoj gradbenega dovoljenja in ostalih vpisov v zemljiško knjigo. Torej, na zadeve, ki jih je notar v stanju preveriti, mora opozoriti kupca. Njegova vloga kot šibkejšega je namreč eden izmed ključnih razlogov, zakaj tako člen sploh bil sprejet. Naj pa pri tej, priložnosti opozorim tudi na nalogo nepremičninskega posrednika. Postavil bom retorično vprašanje. Pri kolikih nepremičninskih oglasih ste sploh opazili tloris ali pa izmere objektov? Pri redkokaterem. včasih se je skladnost, izvedenega stanja z gradbenim dovoljenjem izkazovala v v, tehničnem pregledu. Danes je to bilo oziroma v preteklosti je to bilo zaradi všečnih in populističnih razlogov odpravljeno. Še enkrat pa poudarjam, da je nesmiselno predvsem takšno delno preupravljanje zakonov in to tolikokrat. Predlogi so različni, utemeljeni, neutemeljeni, strokovno podkrepljeni ali pa neargumentirani. Na tem mestu jih ne bi vrednotil, je pa nemogoče spregledati dejstvo, da jih je ogromno. Problematičnost nekaterih določb, kod rečeno, izpostavljajo notarji. Na drugi strani, na nujne spremembe zakona opozarjajo bančniki. Glasna so opozorila javnosti, ki gradbeni zakonodaji očita, da namesto večje preglednosti in pohitritve nekaterih postopkov povzroča zmedo, stvari zapleta, postopki pa so vse prej kot krajši. Pred nekaj dnevi, je Predlog za spremembo Gradbenega zakona vložil še SDS. Vsak med njimi bi spremenil košček zakona, dodal besedo, vejico, črto, stavek ali dva. Četudi bi en predlog podprli, je sodeč po dogajanju zvezi s tem zakonom precej verjetno, da bi se čez teden ali na, dva na mizi znašel nov predlog. Ima to kak smisel? Do samih predlogov, z izjemo obravnavanega, se na tem mestu, kot rečeno, ne želim opredeljevati, opozoriti želim predvsem na parcialnost. Sklenem torej lahko, da moramo v Stranki Alenke Bratušek z zvezi s predlaganim zakonom pritrditi vladi, ki se jih zdita vložitev in sprejetje predlaganega zakona preuranjena, zato bomo podprli sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.